Hvala, predsednik! Zdaj, v petek smo imeli zelo zanimivo razpravo na Odboru za zadeve Evropske unije s slovenskimi evroposlanci. Razprava je trajala šest ur, bila je na mestu, posebej zato, ker se je ugotovilo, da marsikateri, posebej še koalicijski poslanec, ne loči med pristojnostmi Evropskega parlamenta, slovenskega parlamenta in slovenske vlade. S tega vidika je še sreča, da sta še dve leti do slovenskega predsedstva, da bodo uspeli osvojiti ta potrebna znanja. Zdaj, številni poslanci, tudi koalicijski, so ji postavljali vprašanje vizije in proritet Slovenije, tudi sam sem to vprašal evroposlance, ampak glede na to, da boste imeli vi, gospod Šarec, čez dve leti škarje in platno evropske prihodnosti v rokah, mislim, da ste vi pravi za naslovnik za to vprašanje. Zdaj, ko ste zavrnili nastop, v Evropskem parlamentu, ste nas Slovence in Slovenke v bistvu opetnajstili za vašo vizijo prihodnosti Evropske unije v tem ključnem obdobju - o tem se pa vsi strinjamo, da je Evropa v ključnem obdobju. Naj samo omenim, da je bilo tudi na petkovi razpravi slišati številne kritike za to vaše vprašanje oziroma zavrnitev govora pred Evropskim parlamentom. Zdaj, Borut Šuklje je mednarodni svetovalec za področje Vzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, je nedavno tega zapisal, citiram: "Hrvaška namerava čas svojega predsedovanja Evropski uniji izkoristiti tudi za sporočanja o težavah pri urejanju svojih mejnih vprašanj" Naj samo povem, da Hrvaška predseduje v prvi polovici leta dva tisoč dvajset torej, mi nasledimo Hrvaško leto dni za tem. Glede na to , da vas je v zadnjem času zapustil še vaš svetovalec za zunanjo politiko - edino res izkušeni diplomat v vašem kabinetu, se sprašujem, a ni torej zdaj pravi, zadnji čas, da slišimo vaše videnje prioritet razvoja Evropske unije in Slovenije v njej, in kako bomo zasledovali interese - kot ste prej rekli - domače domovine v Evropskem parlamentu. Zdaj, časa imate zagotovo dovolj, glede na to, da vidimo, da mesec za mesec prihaja prazna agenda v državni zbor. Verjetno, upam, da razpravljate o prioritetah Evropske unije. Petek je nekdo na seji OZEU poudaril, da če želimo nekaj začeti ali pa razvijati v na ravni Evropske unije, najprej potrebujemo vizije razvoja Evropske unije. Torej gospod Šarec, kakšna je torej vaša vizija razvoja Evropske Kateri so ključni izzivi, ki so pred nami in katere prioritete bo Slovenija zavzemala v okviru tega? Pa prosim za vsebinski odgovor, s konkretnimi nalogami, ki jih nameravate izpeljati. Hvala. hvala, gospod poslanec za vaše poslansko vprašanje.